af skýrslunni að hún renni mjög sterkum stoðum undir það að staða alþingis núna sem nýtur aðeins trausts þrettán prósent þjóðarinnar að þessi veika staða stafi af því að alþingi sem er kraftbirtingarmynd lýðræðis í landinu hafi ekki staðið í stykkinu mín upplifun hérna á alþingi sem óháður þingmaður er að alþingi sé meira og minna í gíslingu stjórnmálaflokka sem er ekki stýrt á

og kannski mikilvægasti hluti af endurreisninni sé að endurheimta virðingu og traust alþingis meðal þjóðarinnar og það geri alþingi sjálft með því að hver einasti fulltrúi sem á því situr endurskoði og rifji upp þá staðreynd að umboð hvers alþingismanns er frá þjóðinni hollusta hans á að vera við þjóðina fyrst og fremst en ekki þann stjórnmálaflokk eða foringja